Es scheint mir so, als ob wir uns an solche Steuerskandale langsam gewöhnen. Die Aufregung nimmt ab, es scheint für die Öffentlichkeit, dass die Politik machtlos ist gegenüber einer immer weiter große Geschäfte machenden Steuervermeidungsindustrie für einige Reiche und Mächtige. Aber Politik darf niemals aufhören, gegen Unrecht und gegen Ungerechtigkeit anzugehen, um unserer Demokratie willen, egal wie mächtig die Gegner sind. Es ist kein Zufall, dass wir es bei Luanda Leaks wieder mit unserem Mitgliedstaat Portugal zu tun haben. Schon bei den Football Leaks vor einem Jahr stand Portugal im Zentrum eines Korruptionsskandals und was ist daraus gefolgt? Der Whistleblower, Rui Pinto, sitzt im Gefängnis, aber die wahren Verbrecher wurden nicht verfolgt. Genauso hat Portugal in großem Maße Tausende von golden visa verkauft und in Madeira eine Steueroase aufgebaut. So tritt man das Rechtsempfinden der Menschen mit Füßen, und das können wir als europäische Rechtsgemeinschaft nicht zulassen. Die EU Kommission muss das europäische Recht in allen Mitgliedstaaten durchsetzen, und sie darf mit Vertragsverletzungsverfahren nicht warten. Sie hat diesem Treiben in Portugal leider auch viel zu lange zugesehen, während eben gleichzeitig große Skandale am Laufen waren Geld nicht eingezogen wurde, Täter nicht verurteilt wurden. Wir haben daher ein Rechtsstaatlichkeitsproblem in Portugal, und die EU Kommission muss sich dieses Problems schleunigst mit gezielten Vertragsverletzungsverfahren annehmen. Die kommende Revision der Wirtschaftsprüferrichtlinie brauchen wir, um dafür zu sorgen, dass gerade Wirtschaftsprüfer in Zukunft mit schmutzigem Geld keine Geschäfte mehr machen können, so wie es in den Luanda Leaks leider wieder aufgedeckt wurde. Dieses Problem ist noch lange nicht gelöst, wir müssen da dranbleiben.